De Overeenkomst van Parijs eist het alle sectoren samen op voor de redding van het wereldwijde klimaat. Daarom vraag ik de Commissie en de lidstaten in het bijzonder om de klimaatinspanningen van familie en gezinsbedrijven in de Europese landbouw eindelijk te erkennen en financieel te bevorderen. Ik herinner u eraan dat de Overeenkomst van Parijs eist dat de landen zich aan de negatieve gevolgen van klimaatverandering aanpassen op een wijze die de voedselproductie niet in gevaar brengt.

De groeiende wereldbevolking ontwikkelt een groeiende voedselvraag. De groeiende middenklasse buiten ons werelddeel vraagt om luxe voeding zoals vlees en zuivel. Omwille van het wereldwijde klimaat en het kostbare regenwoud moet de Europese Unie, die straks in Bonn deelneemt, bij alle klimaatmaatregelen voorkomen dat er koolstof en investeringslekkage van Europese landbouwproductie naar derde landen optreedt! Onze boeren en tuinders produceren duurzaam voedsel voor de wereldbevolking. We moeten onze Europese boeren en tuinders koesteren, helpen bij de overgang, meer vertrouwen geven en uiteindelijk duidelijk bieden over de klimaattransitie. Uiteindelijk is dat van groot belang voor een leefbaar platteland.